Pendant ces longues années, elle a acquis une connaissance profonde du Parlement et de l'environnement politique et institutionnel de l'Union et a œuvré sans relâche au renforcement de notre institution. En tant que vice présidente chargée de la conciliation, elle travailla avec passion à la consolidation de la procédure de codécision et au renforcement du rôle du Parlement. Nous lui devons beaucoup.

Cette devise, qui était la sienne et qui est devenue la nôtre, a été adoptée il y a dix huit ans, durant sa présidence. J'évoque cette page de notre histoire parce qu'au delà du symbole, il y a la force d'un engagement.

Bien sûr, nous sommes différents, mais nos diversités nous enrichissent. Elles ne sont que la déclinaison d'une culture européenne commune, vieille de trois mille ans.

Dans cette perspective, elle portait un regard particulier sur l'Afrique. Nous sommes la seule région du monde où la peine de mort n'est plus appliquée. C'est vers nous que le monde se tourne quand des journalistes sont emprisonnés, quand des femmes subissent des violences et voient leurs droits bafoués, quand des opposants politiques sont menacés ou privés de liberté. Nous avons l'obligation de demeurer un repère, un phare pour les droits fondamentaux. Telle était la conviction de Nicole Fontaine.

Cette présence, cette proximité avec les gens, qui étaient vitales pour Nicole Fontaine, s'accompagnaient d'une extraordinaire capacité d'écoute et de persuasion qui fut décisive à bien des égards, notamment au moment historique de l'adoption de la monnaie unique, alors que l'euro susciait de très fortes appréhensions auprès des Européens.

Cet impératif de proximité est, aujourd'hui, plus que jamais essentiel.

Ce fut un grand moment pour notre Assemblée. Au sommet de Nice, le 7 décembre 2000, elle parvint à convaincre Tony Blair de la nécessité de signer la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

gens. Il nous appartient de réveiller les enthousiasmes et de faire renaître ce sentiment d'appartenance à un grand projet qui nous transcende. Au nom du Parlement européen, je vous remercie, Madame la Présidente, chère Nicole, pour ce que vous avez été, pour la passion, le courage et la cohérence qui ont marqué votre travail au service des citoyens tout au long de votre